breytingu á ýmsum lögum vegna innleiðingar á tilskipun númer tuttugu og níu tvö þúsund og fimm frá evrópusambandinu um óréttmæt viðskiptahætti frumvarp sama efnis var til umfjöllunar í háttvirtri viðskiptanefnd á hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi en varð ekki útrætt nefndarálitið er að finna á þingskjali hundrað níutíu og níu og þar kemur fram að nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með einni orðalagsbreytingu það er að í stað orðanna sem innleiða á í c lið fyrstu grein komi sem innleiddar hafa verið er þetta gert til þess að taka af öll tvímæli um það að ekki verður sett ný reglugerð eða gerð breyting á reglugerð í þá veru að bæta við upptalningu þeirra laga sem teljast til hagsbóta til verndar hagsmunum neytenda nema efni þeirrar reglugerðar hafi verið tekið upp í íslenskan rétt en um þetta voru nokkur áhöld menn gátu misskilið orðalagið eins og það var í frumvarpinu og var það nokkuð til umræðu við fyrstu umræðu málsins bæði fyrr í vetur og eins aftur núna þegar mælt var fyrir því á nýju þingi en verði þetta

upptalningu á þeim reglugerðum sem hafa verið innleiddar í íslenskan rétt og eru á sviði neytendamála þessi viðauki hefur ekki lengur lagagildi heldur verður hann reglugerð þannig að hægt verði með einfaldari hætti heldur en áður að bæta inn á viðaukann þeim málum sem þegar hafa fengið lagagildi á íslandi og teljast á sviði neytendamála nú inniheldur þessi viðauki fimmtán töluliði og hann er að finna í lögum númer fimmtíu og sex tvö þúsund og sjö

frú forseti ég tel ekki ástæðu til að lesa þetta nefndarálit sem hér liggur fyrir á þingskjali hundrað níutíu og níu og flutt er af háttvirtum viðskiptanefnd háttvirtir þingmenn steinunn valdís óskarsdóttir eygló harðardóttir og jónína rós guðmundsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en undir nefndarálitið og breytingartillöguna þar með rita auk þeirrar sem hér stendur magnús orri schram guðlaugur þór þórðarson björn valur gíslason ragnheiður elín árnadóttir og margrét tryggvadóttir